El PEACE es un ejemplo de cómo la Unión, con compromiso político y financiero, ha contribuido en suelo europeo a la resolución de un conflicto reconciliando comunidades y promoviendo un desarrollo más justo. Por eso, el Brexit no debe impedir que se mantenga este apoyo ejemplar a la paz y a la justicia social desde la Unión Europea. Esta intervención es, además, un modelo para otras regiones europeas que han vivido graves episodios de violencia —como el País Vasco— porque, aunque el origen y el desarrollo del conflicto irlandés y el terrorismo de ETA no son comparables, sí lo son algunas de sus consecuencias. Aprovechar las experiencias impulsadas por la Unión Europea y el reconocimiento derivado de ellas es muy útil para resolver problemas de convivencia y valores sobre los que los vascos queremos seguir trabajando bien acompañados.